Wiem, że w kryminologii jest coś takiego jak wiktymologia, to znaczy udawanie czy dowodzenie, że to ofiara jest odpowiedzialna za to, że popełniony został jakiś straszny czyn z jej udziałem.